Aujourd'hui, au vu des évolutions récentes, je pense qu'un partenariat resserré est la voie à suivre dans les prochaines années.

La discussion autour de nos actions dans cette région devrait être franche et ouverte, afin qu'elle puisse profiter aux citoyens de ces pays et non pas être soumise à des objectifs cachés.